hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar vegna opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi sem er tvö hundruð tuttugustu og áttunda mál þingsins á þingskjali tvö hundruð fimmtíu og þrjú á árinu nítján hundruð níutíu og níu voru samþykkt á alþingi lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi með lögunum var gjald sem eftirlitsskyldir aðilar greiða til að standa straum af rekstri fjármálaeftirlitsins breytt á þann veg að tryggt væri að það uppfyllti skilyrði stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir þetta þýddi meðal annars að festa þurfti álagningarhlutfall í lögum í stað þess að kveða einungis á um hámark álagningar þessum álagningarhlutföllum þarf að breyta á hverju haustþingi enda ógerlegt að ákveða nákvæm hlutföll álagningar á flokka eftirlitsskyldra aðila til lengri tíma en eins árs í senn samkvæmt þessu hefur frumvarp til breytinga á þessum lögum verið lagt fram á hverju haustþingi að fenginni skýrslu fjármálaeftirlitsins um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs athugun ráðuneytisins á skýrslunni og að fengnu áliti samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila áætlað álagt eftirlitsgjald á yfirstandandi ári er sjö hundruð sextíu og sex milljónir króna en frumvarpið gerir ráð fyrir þúsund tuttugu og tvær milljónir króna árið tvö þúsund og tíu og nemur áætluð hækkun á milli ára tvö hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna eða um þrjátíu og þrjú prósent áætlaður rekstrarkostnaður fjármálaeftirlitsins árið tvö þúsund og níu er níu hundruð fimmtíu og fjórar milljónir króna en áætlaður rekstrarkostnaður á árinu tvö þúsund og tíu nemur ellefu hundruð og ellefu milljónir króna sem er hækkun um hundrað fimmtíu og sjö milljónir króna eða tæp sautján prósent umrót í rekstrarumhverfi fjármálaeftirlitsins á yfirstandandi ári í kjölfar falls þriggja stærstu viðskiptabankanna í október tvö þúsund og átta leiddi til þess að nauðsynlegt var að endurskoða rekstraráætlun stofnunarinnar fyrir árið tvö þúsund og níu upphaflega áætlað rekstrarumfang var dregið saman og nauðsynlegt reyndist síðar að lækka áætlaðar tekjur af eftirlitsgjaldi enn frekar vegna ófyrirséðs samdráttar í álagningarstofnum eftirlitsgjaldsins þessar breytingar leiða til framangreinds misræmis í hlutfallshækkun áætlaðra gjalda og áætlaðra tekna stofnunarinnar

með frumvarpinu er álagningarhlutfalli einstakra tegunda eftirlitsskyldra aðila breytt

er gerð skilmerkilega grein fyrir því í athugasemdum með frumvarpinu og þeim fylgigögnum sem því fylgja tveggja atriða vil ég þó sérstaklega geta það fyrra varðar kostnað fjármálaeftirlitsins við rannsóknir á einstökum föllnum fjármálafyrirtækjum og hvernig standa eigi að fjármögnun þess kostnaðar í frumvarpinu eins og í fyrra er gerð tillaga um að þau fjármálafyrirtæki sem eru undir stjórn skilanefnda eða sambærilegs yfirvalds greiði fast eftirlitsgjald sem nemur fjórum milljónum króna samkvæmt upplýsingum fjármálaeftirlitsins er kostnaður þessi umtalsvert hærri en sem nemur álagningunni það er umhugsunarefni hvort gera eigi þeim fjármálafyrirtækjum sem standa undir hefðbundnum eftirlitsverkefnum að standa jafnframt undir kostnaði við sértækar rannsóknir sem beinast gegn einstökum fyrirtækjum eins atriðið varðar breytingar á starfsumhverfi fjármálaeftirlitsins og er vissulega tengt hinu fyrra hremmingar á fjármálamarkaði hafa kallað á endurskoðun rekstraráætlunar eftirlitsins frá því að áætlun var lögð fyrir samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila og send ráðuneytinu meginástæðan er að þörf fyrir fjölgun starfsmanna til að sinna brýnum endurreisnar og eftirlitsverkefnum og margháttaðri rannsóknarvinnu tengdri bankahruninu á árinu tvö þúsund og níu hefur reynst meiri en ráð var fyrir gert fyrr á árinu þá hafa á síðari hluta ársins bæst við hjá stofnuninni ný verkefni tengd samþykkt laga sem ekki var gert ráð fyrir í fyrri rekstraráætlunum í því sambandi má nefna lög um verðbréfasjóð vegna fagfjárfestasjóða og lög um skuldaaðlögun heimila að öllu samanlögðu er það mat fjármálaeftirlitsins að bæta þurfi átta stöðugildum við fyrir áætluð stofnunarinnar fyrir árið tvö þúsund og tíu til að mögulegt sé að sinna fyrirliggjandi verkefnum vil ég vekja sérstaka athygli á þessum atriðum hér og vænti þess að þau verði sérstaklega skoðuð í viðskiptanefnd hæstvirtur forseti meðal fylgiskjala með frumvarpinu er skýrsla fjármálaeftirlitsins til efnahags og viðskiptaráðherra um starfsemi eftirlitsins í skýrslunni er fjallað um eftirlit með einstökum sviðum fjármálamarkaðar lánamarkaðar verðbréfamarkaðar vátryggingamarkaðar og lífeyrismarkaðar auk þess sem greint er frá þróun og horfum á íslenskum fjármálamarkaði og áherslum í starfi fjármálaeftirlitsins næstu missiri er skýrslan fróðleg lesning öllum þeim er vilja kynna sér þróun á innlendum fjármálamarkaði og það þótt gjörbreyting hafi orðið frá því skýrslan var samin hæstvirtur forseti ég mælist til þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar